Dazu gibt es ja gar nicht die rechtlichen Voraussetzungen, selbst wenn ich es wollte.

Europa heißt pooling und sharing wie es in diesem Programm der Sicherheits und Verteidigungspolitik heißt. Durch Zusammenführung unserer Fähigkeiten Souveränität für unsere neuen Völker zurückzugewinnen, die sie allein nicht mehr gewährleisten können. Dieses Projekt verstehen Sie nicht mehr, Sie werden lieber zum Kleinstaat im globalen Kontext, als über Europa noch eine Rolle zu spielen.